Zehn Jahre nach dem Ende der repressiven Herrschaft Saddam Husseins haben die Iraker zwar mehr Freiheit, doch sind schwere Menschenrechtsverletzungen wie Folter, unfaire Gerichtsverfahren und Angriffe auf Zivilisten an der Tagesordnung. Folter ist weit verbreitet und wird insbesondere gegen diejenigen Gefangenen angewendet, die im Zusammenhang mit Terrorismusvorwürfen festgenommen wurden. Durch Folter erzwungene Geständnisse sind nicht selten die Grundlage, auf der die Gefangenen zum Tode verurteilt werden. Mit 129 Hinrichtungen im Jahr 2012 gehört der Irak zu den weltweit führenden Vollstreckern der Todesstrafe. Es ist zu begrüßen, dass das irakische Justizministerium eine Reform der Gefängnisse eingeleitet hat. Die EU muss diesen Prozess aufmerksam beobachten.

Die turkmenische Minderheit im Irak leidet mehrfach unter dieser Situation. Turkmenen leiden unter Assimilierungsmaßnahmen, werden entführt und angegriffen, obwohl ihnen in der irakischen Verfassung gleiche Rechte garantiert werden. Wir fordern deshalb von der EU, in allen Verhandlungen und in allen Gesprächen mit der irakischen Regierung die Lage der turkmenischen Minderheit besonders herauszustellen!